Voorzitter, de eurozone is nu aan het instorten, en meneer Barroso moet die instorting begeleiden.

Het gedrag van vooral socialisten. Weet u nog?

Voor de lange termijn zal de vraag zijn of wij bereid zijn om de zwakke landen structureel te blijven steunen met miljarden belastinggeld.